það er hér fullt af fólki sem er með fjölskyldur og börn og þarf helst að sinna þeim líka það er kannski æðsta ósk meiri hluta stjórnarinnar að hér verði ekkert nema nálægt ellilífeyrisþegar sem þingmenn og að fólk geti ekki sinnt fjölskyldum sínum það